er óhætt að segja það að við íslendingar stöndum nú frammi fyrir meiri erfiðleikum en við höfum staðið frammi fyrir um mjög langan tíma og samkvæmt þeim spám sem við höfum verstar er erfitt tímabil fram undan það er hins vegar óþarfi að gera það verra en það raunverulega er og gera lítið úr því sem hæstvirt ríkisstjórn er að vinna að um þessar mundir til þess að bregðast við erfiðleikunum og tryggja að staðan fari batnandi í framtíðinni það var lögð fram áætlun unnin í samvinnu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem í meginatriðum byggist á þremur þáttum

styrkingu og endurreisn krónunnar og breytingum í ríkisfjármálum þessu fylgir fjöldi annarra aðgerða bæði vegna heimila og fyrirtækja sem hæstvirtur forsætisráðherra fór ég skilmerkilega yfir hér í framsöguerindi sínu fjárlög ársins tvö þúsund og níu voru afgreidd fyrir lok þings í desember einmitt vegna þess að yfirstandandi ár er talið vera það erfiðasta á þessu tímabili var ekki gengið hart fram í breytingum á ríkisfjármálunum og þegar vaxtagjöld eru tekin til hliðar lætur nærri að hefðbundin útgjöld ríkisins séu þau sömu á árinu tvö þúsund og níu og þau voru á árinu tvö þúsund og átta þó að auðvitað sé samsetningin aðeins öðruvísi og þurft hefur reynst að hagræða

því er ekki hægt að segja að ríkisstjórnin og ríkissjóður reyni ekki eins og mögulegt er við erfiðar aðstæður að styrkja við atvinnulífið staða ríkissjóðs hefur að sjálfsögðu versnað til mikilla muna áður en áfallið reið yfir var ríkissjóður skuldlaus nettó hann skuldaði milli sex hundruð og sjö hundruð milljarða en átti peningalegar eignir á móti því öllu staðan hefur því breyst verulega og stærðargráðan á fyrirsjáanlegum skuldum ríkissjóðs er núna tvö þúsund milljarðar brúttó þar tel ég ekki með lán frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem seðlabankinn tekur eða lán frá erlendum ríkjum sem ætluðu að styðja við það vegna þess að við gerum ráð fyrir því að sá stuðningur verði i formi lánalína og vegna þess að hér er um varasjóð að ræða þurfum við ekki að draga á og þar af leiðandi ekki að taka eða nýta þessi lán talan er nógu stór samt en ef þeir hlutir ganga eftir sem ætlaðir eru að við getum komið okkur aftur út úr bankarekstrinum og að við fáum til baka stóran hluta af því sem snertir icesave og ef við getum haldið aftur af ríkisútgjöldum næstu árin þarf nettóskuld ríkissjóðs vegar áfallsins ekki að nema meiru en fimm hundruð til sex hundruð milljörðum það er út af fyrir sig alveg nóg en nettóskuldastaða o e c d ríkjanna að meðaltali var um fjörutíu prósent áður en þessi heimskreppa gekk yfir og sex hundruð milljarðar eru nálægt fjörutíu prósent af landsframleiðslu þannig að okkar staða í því samhengi ætti ekki að vera staða sem við til lengri tíma ættum ekki að ráða við það eru merki um það og það kemur fram í spá fjármálaráðuneytisins að gengið muni styrkjast á árinu og reiknað með því að það muni styrkjast um tæp tuttugu prósent frá því sem það er núna og gengisvísitalan fara þá niður í nálægt hundrað áttatíu stig það er gert ráð fyrir því að vaxtastig stýrivextir seðlabankans muni lækka umtalsvert á árinu og við lok ársins verða sjö prósent að meðaltali þrettán prósentum yfir árið og það er gert ráð fyrir að verðbólgan gangi mjög niður á árinu og verði komin niður fyrir fimm prósent ár tólf mánaða verðbólgan niður fyrir fimm prósent í lok ársins það sem skiptir okkur hins vegar mestu máli er það hvernig við bregðumst við til þess að bæta okkar hag og þá þurfum við að vera enn einbeittari en áður í því að nýta okkar auðlindir og fá fjárfestingar til landsins til þess að skapa atvinnu við þurfum að standa vel að sjávarútveginum og styðja við hann því að hann er auðvitað grunnforsendan eins og oftast áður í því sem við gerum hér og í því að krónan geti styrkst með jákvæðum viðskiptajöfnuði við þurfum að styrkja